Derapajele de la democrație din România din vara anului trecut arată că supravegherea respectării normelor și principiilor statului de drept este un efort continuu, la care trebuie să luăm cu toții parte în mod direct. Nu este vorba doar de membrii recenți ai Uniunii practica ne arată că abandonarea normelor democratice și derapajele de la ordinea de drept sunt posibile în orice moment. La fel de importantă este menținerea unei formule eficiente de combatere a corupției, unul dintre factorii cei mai importanți care duc la degradarea sistemelor democratice. Raportul pe justiție prezentat de Comisie la sfârșitul lunii ianuarie este unul obiectiv. Dacă suntem determinați și angajați în drumul nostru către normalitate și către îndeplinirea criteriilor prevăzute în cadrul Mecanismului de cooperare și verificare, vă întreb cât ne ajută, din punctul de vedere al credibilității, menținerea în funcții publice de conducere de către actualul Guvern a unor persoane a căror integritate este pusă sub semnul întrebării?